Monsieur le Président, je profite de l'espace d'expression qui nous est donné dans cette minute pour attirer l'attention sur les conséquences positives tout le monde le sait dans cette assemblée du vote positif des Irlandais sur le traité constitutionnel, qui fait que, notamment dans une commission comme celle de l'agriculture, ainsi que dans ce Parlement, dans sa plénière, nous aurons la codécision. Le Parlement sera donc sur un pied d'égalité avec le Conseil, ce qui est évidemment, en termes démocratiques, un progrès énorme.